Jádrem pudla na Severním Kavkaze je silné vnější vměšování vahábitů, kteří jsou školeni, kteří jsou vyzbrojováni a kteří sem pronikají s jasnými cíli. Pokud nevíte, odkud pochází vahábité a odkud jsou financováni, tak je to ze stejných zdrojů, o kterých se mluví u jiných teroristických organizací.

proč dochází k flagrantnímu porušování lidských práv v různých částech Severního Kavkazu, absolutně chybí. Samozřejmě, je třeba dodržovat lidská práva, ale je třeba, aby podmínky pro jejich dodržování byly vytvořeny. A pokud je vnější financování teroristických organizací zajištěno, a to je zajištěno velmi dobře, potom tyto podmínky těžko můžeme zajistit.